Mecanismul de cooperare trebuie consolidat și poate oricând să includă alte țări din Comunitatea Andină, și, mai ales, trebuie înțeles ca un pas în direcția unui parteneriat amplu cu America Latină. Prin intermediul acordului, Columbia și Peru vor continua să aibă acces la piața Uniunii Europene fără plata taxelor vamale, în contextul în care cele două state nu vor mai beneficia de sistemul generalizat de preferințe comerciale, ca urmare a revizuirii acestuia.

Consider că cele două state au făcut progrese importante în domeniu și, de aceea, cred că trebuie încurajate.